frú forseti augljóslega á ég ekki einfalt svar við þessari spurningu fyrst vil ég taka undir með ráðherranum hvað varðar mikilvægi þess samstarfs sem við eigum í við hinar norðurlandaþjóðirnar á sviði menningar og mennta það er alveg hárrétt sem bent er hér á að menningarþátturinn er ekki bara mikilvægur einn og sér og í sjálfum sér

ég held að þessi áhersla sem hefur verið hjá norðurlandaráði á undanförnum missirum og árum hvað þann þáttinn varðar sé mjög vel heppnuð ég er sannfærður um að það þarf ekkimikið til að koma til þess að auka áhuga íslenskra fyrirtækja á þessum möguleikum sem þarna eru vissulega til staðar og réttilega bent hér á til dæmis í tölvuleikjaiðnaðinum en enn og aftur að þessum þætti málsins sem ég tel að skipti bara svo miklu máli er að þetta sé grundvallað á þessum sameiginlega skilningi á þessum sameiginlega menningararfi sem við nýtum okkur bæði til þess að auka viðskipti en líka sem grundvöll viðskiptanna það er nefnilega þátturinn ástæðan fyrir því að það er hægt að vera með þetta samstarf ástæðan fyrir því að það er hægt að hafa þetta mikla samstarf norðurlandanna er þessi menningarlegi og sögulegi bakgrunnur öðruvísi væri þetta tómt mál um að tala hvað varðar möguleika eða hvaða aðferð við höfum til þess að auka þátttöku atvinnulífsins í þessu og hvaða aðgerðir stjórnvöld geta gripið til held ég að færi nú vel á því einmitt að við mundum velta því fyrir okkur á vettvangi íslandsdeildarinnar hvort sé ekki ástæða til þess að með beinum hætti að væri reynt að hafa meira aukið samstarf við til dæmis samtök atvinnulífsins um kynningu á þessum þáttum á þessum málum á þeim möguleikum og því samstarfi sem vissulega stendur okkur til boða ég er algjörlega þeirrar skoðunar frú forseti að við íslendingar höfum á svo margan hátt grætt miklu meira á því að taka þátt í norðurlandasamstarfinu heldur en það hafi kostað okkur ég tel þess vegna að við eigum að auka það samstarf og dýpka eins og mögulegt er